Paní komisařko, já v podstatě podporuji určité výhrady kolegů z výboru INTA a je otázkou, zda to řešit v rámci této dohody anebo, jak říká kolega Rübig, v jiných dohodách.